Doamnă Președintă, stimați colegi, reușita acordului pe bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020 reprezintă o reușită. O felicit pe colega mea Monica Hohlmeier pentru implicare, precum și pe toți cei care au făcut posibilă această realizare. O țintă importantă a acestui buget este suplimentarea alocării pentru programul Erasmus cu 50 de milioane EUR.

Un grup de lucru format din specialiști ai programului din toate instituțiile legitime și din rândul organizațiilor beneficiare ar trebui să fie înființat cu scopul de a face o analiză aprofundată a neajunsurilor din program, a diferențelor de costuri, a nevoilor de motivare, a resurselor umane implicate. Bugetele de proiect ar trebui să conțină sume de bani care să ajute beneficiarii la o mai bună înțelegere, integrare în viața comunităților locale. Această măsură trebuie dublată și de o extensie a duratelor de studii, de schimburi, de stagii. În acest fel se accentuează o mai bună cunoaștere a Europei de către tineri, s ar da cu adevărat importanță încrederii tinerilor în proiectul de funcționare al Uniunii Europene și s ar ilustra deplin nevoia de a proteja și promova stilul nostru de viață european. Încurajez statele membre să vină cu soluții de cofinanțare națională. În acest fel vor crește șansele ca obiectivele programului și indicatorii aferenți de performanță să fie atinși, dar impactul proiectelor să fie unul solid.